Hvala, predsedujoči. Ja. Gospa ministrica sem zelo pozorno poslušal, hvala za, odgovore, da boste v letu dni poskušali najti novega novega, koncesionarja, se pravi, kredibilnega partnerja. Jasno, seveda, kriteriji so tisti, ne, in, manj poslušati kake, lokalne oblastnike, ki jih sedaj več ni na politični sceni, to je moj predlog. Zdaj, pa seveda, da bo ta novi koncesionar razvil letališče že v skladu z nekimi že sprejetimi razvojnimi dokumenti, ne pa tudi z usmeritvami države, ki so že bili prej plasirani, ne pa tudi seveda s posluhom za lokalno prebivalstvo, ne, za lokalno skupnost in pa seveda za naše štajersko gospodarstvo. Zdaj, ker ste prej govorili o tej dobesedno, ne, hiši duhov, zgolj, da da imajo državljani malo predstavo, manj kot dva tisoč sedemsto potnikov na letni ravni, ne, dvesto ton tovora so verjetno res bagatela v primerjavi z nekaterimi res, operativnimi, letališči. Zdaj pa še imam dve vprašanji, dve vprašanji za vas: Kako boste pa dejansko na ministrstvu sodelovali z odhajajočim najemnikom, saj, še vedno ostaja lastnik določene pomembne lastniške infrastrukture in zemljišč, ne, se pravi, ta dosedanji najemnik družbe Aerodrom Maribor, da ne bo tukaj nekih dodatnih kratkih stikov? Kako boste sto, bi rekel, krmarili krmarili dalje in pa tudi, ključno vprašanje v kontekstu skladnega regionalnega razvoja, da nekako, se tudi na področju infrastrukture, ne vse centralizira v naši državi, se pravi, kako boste vzpostavili enakopravne pogoje med temi letališči, govorimo o Aerodromu Portorož, ljubljanskem letališču, ki ga zdaj upravlja Fraport Slovenija, ne, tudi dobičkonosno, ne, za razliko od mariborskega, ki je pridelal dva milijona izgube, ta najemnik, da, pa še vseeno prejemata ti dve letališči določeno finančno podporo države. Se pravi, kako boste to gospa ministrica uravnotežili, da bojo vsi ti subjekti, obravnavani enakopravno? Hvala.